Con este dinero no habría hecho falta recurrir al fondo de reserva para pagar las pensiones, o cerrar hospitales y escuelas, o la reducción de la protección social. Y podría continuar. Y eso, sin contar los intereses o las ayudas indirectas, como los créditos fiscales que recibirá el Banco Santander por la compra del Popular, mientras miles de pequeños ahorradores pierden todo su capital en una entidad declarada solvente, un enigma y una vergüenza que el Gobierno del Estado español y el BCE nos tendrán que explicar. El rescate bancario es un pozo sin fondo que nos deja un sistema financiero concentrado, frágil y alejado de la economía real. La senda del crecimiento exige rescatar a los trabajadores, a los pensionistas, a las familias, víctimas de un sistema financiero depredador e insostenible.